Begin deze week sprak ik met de weduwe van een van de slachtoffers. Zij sprak terecht de hoop uit dat het recht zijn beloop zal hebben tegen de folteraars en moordenaars van haar man en zijn twee metgezellen. Dat brengt mij, mijnheer de commissaris, bij de klemmende vraag wettigt de huidige voortslepende procesgang deze hoop inderdaad?

Hebt u daar nieuwe informatie over? Daar voeg ik nog een tweede urgente vraag aan toe over dezelfde procesgang. Eind vorige week vernam ik dat de advocaat van de nabestaanden van de Malatya moorden, Erdal Doğan, ernstig met de dood is bedreigd door nota bene één van de aangeklaagden!